Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest sprawozdanie kluczowe. I wreszcie w tej materii nie jest kompromisem, lecz optymalnym dokonaniem ocen ważnej aktywności i Parlamentu Europejskiego, i Komisji. Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na to, że podkreślono co jest bardzo istotne konieczność budowania długoletnich gwarancji finansowych. Po drugie, wpisano wreszcie w sprawozdanie, że cywilny to prawda cywilny system kosmiczny Galileo i Copernicus musi także pełnić role związane z bezpieczeństwem Europy, bezpieczeństwem obywateli. I ostatnia rzecz, na którą sam zwracam uwagę, pojawiła się w sprawozdaniu, a obejmuje dwie kwestie konieczność poprawy edukacji i promocji samego projektu.